Vážená pani predsedajúca, útoky na novinárov priamo ohrozujú demokraciu. Prípad zavraždeného Jána Kuciaka dokonca ukazuje, že novinári sú v ohrození zdravia aj života. Človek, podozrivý z objednávky Kuciakovej vraždy, sa dostal k vrcholným predstaviteľom Slovenska, k prokurátorom, k sudcom či k politikom. Využil celý štátny aparát vrátane polície, aby lustroval novinárov, aby o nich vedel všetky informácie, dokonca zisťoval, kde ich deti chodia do školy, či s kým sa stretávajú. Išlo o desiatky novinárov, jedného z nich, bohužiaľ za pomoci lustrovania štátnymi zložkami, dali ohavne zabiť. Aj vďaka Europolu a verejnému tlaku po vražde Jána Kuciaka a jeho priateľky vyšlo do ulíc na Slovensku najviac ľudí od nežnej revolúcie. Vďaka tomuto verejnému tlaku máme za mrežami podozrivých z vraždy, ešte sme však nezvíťazili.

Kuciak pred smrťou písal o tom, že mafia má pod palcom celý štát, policajtov, prokurátorov, sudcov a aj politikov. U sudcov si vybavovali rozsudky, u politikov dotácie, u policajtov a prokurátorov vyšetrovanie vlastných káuz. Doterajšie vyšetrovanie prípadu vraždy potvrdzuje, že Kuciak mal pravdu. Bežní ľudia na Slovensku, ktorí dnes čítajú, ako ľahko mafia presadzovala svoje záujmy cez štátny aparát, sú zúfalí, prestali veriť v právny štát. Slovensko o pár mesiacov čakajú dôležité parlamentné voľby, ktoré rozhodnú, či sa vrátime na cestu demokracie, kde aj novinári sa budú cítiť bezpečne, alebo pôjdeme v šľapajách mafie, ktorá nám už niekoľko mesiacov ukazuje, že dokáže spolupracovať aj s fašistami. Všetci sa musíme postaviť na stranu novinárov.